Około 20 tysięcy ludzi zostało uznanych za zaginionych, natomiast 70 tysięcy ludzi zostało aresztowanych.

Natomiast my musimy zrobić coś natychmiast, aby powstrzymać zabijanie cywilnej ludności. Sądzę, że powinniśmy wymóc na prezydencie el Assadzie, aby umożliwił korytarze humanitarne i pozwolił wyjść z obleganych miast, stadionów ludności cywilnej, co zapewne nie ochroni